Wenn es so wichtig ist, dass man nicht in den Markt eingreift, wieso gab es dann die große Empörung und den großen Aufschrei nicht in der Vergangenheit, als die Kommission ein unternommen hat?